La question des droits de l'homme est essentielle pour moi et elle est l'une des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Le débat sur cette question, telle qu'elle se pose en Tunisie, est indispensable et pertinent.

Ben Brik est en danger, du fait de sa maladie et des conditions de sa détention.

Le rempart contre l'intégrisme et les enjeux économiques ne doivent pas être des prétextes pour bafouer les droits de l'homme.